Trois semaines avant la fermeture, le ministre du gouvernement Samaras a nommé 300 personnes de son village comme secrétaires à l'ERT. Alors ne soyons pas hypocrites, c'est la grande réforme. Tu dis que c'était un lieu de corruption, mais ce gouvernement y a participé. Alors, il faut quand même être un peu plus logique.

Il y a beaucoup de journalistes et de techniciens qui sont prêts à travailler à cette réforme. Il faut tenter le coup.

Il faut être solidaires avec ceux qui se battent pour qu'il y ait une véritable télévision radio publique, non pas au service d'un gouvernement, mais au service des citoyens grecs.